Pero, ¿cuántos programas de garantía juvenil podríamos desarrollar?

Incluso la lucha contra el contrabando de tabaco, que nos quita 11000 millones al año, equivaldría también al menos a un programa y medio de garantía juvenil que podríamos desarrollar. Por lo tanto, estamos ante un desafío importante. Yo creo que los instrumentos que se han puesto encima de la mesa son los válidos.

Y, desde luego, para terminar, les pediría —y le pediría sobre todo a la señora Gräßle, que es quien apoyó la enmienda en la que se habla de que debe evitarse una transición prematura hacia el procedimiento de cooperación reforzada en lo relacionado con la aplicación de los actos legislativos de los que estábamos hablando y que son los instrumentos fundamentales la Fiscalía europea, Eurojust, la Directiva relativa a la lucha contra el fraude y contra la corrupción— que todo eso se ponga en práctica cuanto antes.

Usted sabe que a veces he sido crítica con usted e incluso, lo siento, le he levantado la voz alguna vez porque me exaspera la lentitud tremenda de la aplicación. Usted ha ido poco a poco adquiriendo velocidad de crucero y por eso ahora me exasperan mis compañeros, que son quienes están pidiendo que se ralentice.